Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous sommes soulagés parce que nous avons évité le pire, à savoir un non accord qui aurait aggravé la crise que nous traversons.

Les insuffisances du budget pluriannuel sont flagrantes la quasi absence de ressources propres prive l'Union de toute réelle capacité d'action, la gouvernance du Fonds de relance blesse l'idée que nous nous faisons de la démocratie. Enfin, vu la pente choisie, celle du sacrifice des objectifs écologiques, le pacte vert européen balbutiant risque fort de disparaître sans fracas dans les mirages du plan de résilience, qui ressemble à s'y méprendre à un plan de relance classique. On nous dira que nous avons agi dans l'urgence, mais il faut comprendre que si nous nous retrouvons aujourd'hui le dos au mur, c'est que, trop longtemps, les choix opérés consacrent la victoire du court terme au détriment de l'avenir. L'Europe des petits pas en avant prépare aujourd'hui l'Europe du grand bond en arrière et menace la survie même de l'idée européenne. Nous ne sommes pas, comme je l'ai entendu, la vingt huitième voix de l'Europe, nous sommes la première voix de l'Europe parce que nous sommes les représentants du peuple européen.